Panie Przewodniczący, Wileński szczyt Partnerstwa Wschodniego miał zakończyć się podpisaniem umowy z Ukrainą. Nie stało się tak z uwagi na zmianę stanowiska ówczesnych władz w Kijowie.

Zdecydowanie zlekceważono zaangażowanie Moskwy, zainteresowanej rozszerzaniem swojej strefy wpływów. Choćby bieżące wydarzenia na Krymie uwydatniają konieczność ponownego zdefiniowania europejskiej polityki względem Rosji. Należy zwiększyć aktywność Brukseli w relacjach z krajami Partnerstwa celem pogłębienia wzajemnej współpracy oraz wypracowania spójnego stanowiska w obliczu coraz bardziej agresywnej polityki Kremla. Mam nadzieję, że przedmiotowe umowy stowarzyszeniowe, w tym umowa z Ukrainą, zostaną niebawem zawarte, co wyraża interes wszystkich państw członkowskich Wspólnoty.